Souhlasím s tím, aby vnější služba byla aktivní a finančně podporovala vzdělávání žen, zajištění práv žen, jejich důstojnosti, jejich zdravotní péče, jejich zaměstnávání, samozřejmě s tím vším můžeme jen souhlasit. Ale v návrhu zprávy vidím více ideologie spíše než konkrétních návrhů pomoci ženám. Společnosti, které neuznávají lidská práva, kde převažuje nevzdělanost, tam musíme především bojovat za lidská práva a bezpečí pro všechny lidi. Tam, kde násilí a znásilňování je součástí každodenního života, paní kolegyně to zmiňovala, můžeme říct Súdán, Sýrie, tam podpora potratů opravdu není řešením.

Řešením je změna vlád, které se udržují násilím, jako například vláda Bašára Asada.